Monsieur le Président, avant toute chose, je tiens à souligner que ce rapport est le fruit d'un travail très constructif avec les groupes politiques et je remercie personnellement, pour leur collaboration, M.

Ce rapport, vous le savez, porte sur la stratégie globale dans les relations entre l'Union européenne et le Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Notre travail a commencé il y a plusieurs mois, donc avant les événements qui se produisent dans le monde arabe. Depuis, on a observé partout y compris dans le Golfe des manifestations puissantes, qui se déroulent pour demander un plus grand respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la démocratie. Mais, dès l'origine de notre travail, avant même le commencement des événements, le rapport et les amendements adoptés en commission ont soulevé tous les problèmes qui sont à l'origine de la révolte. Nous dénonçons toutes les discriminations y compris celles fondées sur le genre ou la religion nous soulignons les questions liées au droit du travail, aux droits sociaux et syndicaux, à la liberté de conscience, à la liberté d'expression et d'opinion, les droits des femmes, la nécessaire réforme de la justice, l'abolition de la peine de mort et des peines mutilantes et les droits politiques. Au fur et à mesure du développement des événements à Bahreïn et face à la répression des manifestations, face également à l'intervention militaire des pays voisins, membres du CCG, nous avons préparé, avec les shadows rapporteurs, une série d'amendements oraux apportant un soutien aux manifestants luttant pour la liberté. Nous avons souligné la légitimité de leurs revendications et dénoncé la réaction violente des autorités de Bahreïn ainsi que l'intervention militaire des pays du CCG venus participer à la répression, et nous exprimons nos graves préoccupations face à la violence de la réponse du pouvoir. Nous apportons enfin notre plein appui au processus de transition démocratique. Évidemment, ce rapport trace également des perspectives stratégiques à long terme.

vue géopolitique, l'Iran représente évidemment une menace réelle. Entre l'Iran et Israël, les États du Golfe seraient immanquablement les victimes collatérales d'un conflit. Ces pays attendent beaucoup de nous pour tenter d'éviter que l'Iran ne développe l'arme nucléaire. Les États du CCG, qui représentent le quart des États membres de la Ligue arabe, jouent un rôle très important dans le processus de paix. Ils sont, rappelons le, à l'origine de l'initiative de paix arabe. Sur le plan énergétique, le CCG est le premier fournisseur en hydrocarbures de l'Union européenne, qui est donc très dépendante de ces pays, mais leurs réserves de pétrole diminuent et ils se préparent à leur reconversion grâce au développement d'énergies renouvelables. Nous pouvons proposer notre expérience dans ce domaine. Sur le plan éducatif et scientifique, ces pays font de l'éducation l'une de leurs priorités. Face au manque d'universités et d'enseignants, on assiste à l'installation d'antennes universitaires américaines de grande renommée. Malheureusement, l'Union européenne, qui est engagée, se trouve très en retard par rapport aux États Unis. Un exemple seulement 8 élèves du CCG sont venus en Europe l'année dernière au titre d'Erasmus Mundus. Enfin, dans le domaine de l'intégration régionale, le CCG peine à progresser. L'Union européenne, forte de son expérience, peut apporter son aide, ses conseils et son savoir faire et, enfin, nous appelons à la conclusion d'un accord de libre échange qui est en cours de négociation depuis plus de vingt ans.